virðulegi forseti sú tillaga sem hér lagt til að verði tekin fyrst á dagskrá er undir tímapressu hún er bundin tímafresti og þess vegna er sú krafa að hún verði tekin fyrst á dagskrá fullkomlega eðlileg það hlýtur eiginlega ekki að vera annað hægt fyrir þingið til að geta tekið tillöguna til efnislegrar meðferðar að við föllumst á að taka þessa tillögu til umræðu þannig að við getum í raun og veru rætt hana annars er hættan sú hreinlega að tillagan renni út á tíma